An den Anfang will ich gleich ein herzliches Dankeschön stellen, ein Dankeschön an meine Schattenberichterstatter, die sich mit mir gemeinsam intensiv darum bemüht haben, gute Leitlinien zu erstellen und im Besonderen auch Schwerpunkte für das Jahr 2020 zu setzen. Es ist kein ganz einfaches Jahr, weil in diesem Jahr einerseits der Übergang zum mehrjährigen Finanzrahmen stattfindet und wir versuchen müssen, einen vernünftigen Übergang zu gestalten. Zweitens ist es kein einfaches Jahr, weil wir bei den Brexit-Abstimmungen von einer Katastrophe sozusagen zur nächsten kommen und letztendlich nicht wissen, was am Ende auf uns zukommen wird, und drittens, weil wir vor großen Herausforderungen stehen auf der einen Seite die Förderung von Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätzen, sozialem Wohlstand innerhalb der Europäischen Union, dann Herausforderungen im Bereich der Entwicklungshilfe und in Fragen der Migrationsströme und der Menschen, die in anderen Ländern sehr viel Leid erleben, und als drittes natürlich auch Fragen der Sicherheit,

Ich habe, lieber Herr Kommissar, einfach die Bitte, dass Sie auch unserem Wunsch im Besonderen im Bereich des Erasmus und der Jugend besonders nachkommen, weil wir fest der Überzeugung sind, dass nur dann, wenn junge Menschen sichere und gute Arbeitsplätze haben werden, wenn wir eine Industrie und eine Wirtschaft haben, die in der Lage ist, wettbewerbsfähige Arbeitsplätze anzubieten, und wir sozusagen in diese Zukunftstechnologien investieren wollen, junge Menschen gut ausbilden wollen, ihnen aber auch ermöglichen wollen, im Rahmen ihrer Ausbildung auch andere Länder kennenzulernen, die europäischen Nachbarn kennenzulernen, mit ihnen Kontakt zu haben, entsprechend diese Programme im Besonderen auch fördern müssen. Wir haben auch Programme, bei denen die Erfolgsquote im Bereich von Horizon Europe ziemlich gering ist, und ich wiederhole es ich glaube, ich wiederhole mich jedes Jahr langsam, und irgendwie werde ich manchmal etwas müde, das zu wiederholen weil ich mir eigentlich wünsche, dass solche Programme wie COSME, dass Programme wie Future and Emerging Technologies wo wir zum Teil bis zu 97 Ablehnungsquoten haben nicht weil die Programme schlecht sind, nicht weil die Projekte schlecht sind, sondern weil wir nicht genügend Geld durch die Mitgliedstaaten erhalten und ich wünsche mir auch, dass junge Menschen in der Europäischen Union zukunftsträchtige Arbeitsplätze haben, Arbeitsplätze, in denen sie eine soziale Absicherung finden, zukunftsfähige Arbeitsplätze, und dass die Unternehmen in der Lage sind, Investitionen in diesem Bereich zu fördern und zu unterstützen. Das halte ich mit für unseren Kernauftrag, diese beiden Aufgaben zu erfüllen, junge Menschen zu fördern, damit sie gut qualifiziert sind auf der einen Seite, und zwar so, dass es dauerhaft ist, und auf der anderen Seite Arbeitsplätze zu unterstützen und Innovation so zu unterstützen, dass zukunftsfähige Arbeitsplätze bei uns in der Europäischen Union, wettbewerbsfähig mit anderen Ländern dieser Erde, entstehen können. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr und das spreche ich auch damit ganz offen aus auf Mitgliedstaaten treffen, die nicht wieder erst in den letzten drei Tagen mit uns sprechen da der Rat heute nicht anwesend ist, sage ich das trotzdem ins Mikrofon und gebe es ins Protokoll, denn es wäre sinnvoll, wenn wir die wesentlichen Themen nicht erst irgendwann um drei Uhr in der Früh miteinander diskutieren würden, sondern uns vielleicht bereits vorher miteinander auf wesentliche Inhalte verständigen könnten, auch wenn das erst in der nächsten Legislaturperiode ist. Trotzdem wünsche ich mir, dass sich der Rat möglichst frühzeitig auch mit diesem Haushalt auseinandersetzt, und würde mich sehr darüber freuen, wenn die Kommission unsere Schwerpunkte berücksichtigen würde.